Manch einer mag es vergessen haben, aber die EU hat das Klimaschutzübereinkommen von Paris unterzeichnet. Doch die CO2 Emissionen im Verkehrssektor steigen immer weiter, und einen wirklichen Plan, diese Entwicklung zu stoppen, kann ich zumindest dem Budgetentwurf 2020 nicht entnehmen. Wir müssen uns doch fragen Wie finden wir eine Alternative für Diesel, für Benzin und für Kerosin? Jedenfalls nicht, indem wir ein bereits kleines Verkehrsbudget weiter zusammenstreichen und ansonsten auf ein Wunder hoffen.

Dafür müssten wir eigentlich jetzt die Weichen stellen, jetzt investieren, jetzt Gesetze ändern. Wir brauchen sichere und schnelle Radwege, wir brauchen einen besseren öffentlichen Nahverkehr, wir brauchen europaweite Nachtzugnetze, wir brauchen Elektroauto Ladestationen. All das findet sich leider viel, viel zu wenig in diesem Haushaltsentwurf und wird der Herausforderung gerade im Verkehrsbereich leider nicht gerecht.